Pozorně jsem si přečetl návrhy usnesení k dané problematice a vyslechl jsem si se zájmem diskuzi. Mám za to, že v předložených usneseních převládají návrhy, které se snaží pozitivně změnit doposud chladný vztah Evropské unie k Bělorusku. Projekt Východního partnerství považuji za dobrou možnost výrazného zlepšení našich vztahů. Chtěl bych zdůraznit následující body zaprvé v ekonomické oblasti převládá pragmatický přístup, ale nemůže jít jen o jednostranný proces. I Unie se musí otevřít běloruskému zboží a službám. Zadruhé za nezbytné považuji urychlené uvolnění finančních zdrojů pro Bělorusko v rámci Východního partnerství. Zatřetí příspěvkem k dialogu by mohlo být i uvolnění vízové politiky Evropské unie.

Přestože chápu historická a politická specifika Běloruska, jsem přesvědčen, že dozrál čas, aby se Bělorusko připojilo k zemím, které zakázaly trest smrti.